Domule președinte, n am să mă refer în intervenția mea decât la situația Macedoniei și am să consider că ceea ce se întâmplă cu Macedonia este, de fapt, un standard al eșecului sau succesului politicilor noastre intraeuropene, pentru că Macedonia este o țară europeană, și extraeuropene, și mă refer în special la politica de vecinătate despre care am discutat anterior. Cred că este momentul să evităm un eșec în ceea ce privește integrarea europeană. Și n am să înțeleg de ce din 2011 până astăzi nu facem decât să sprijinim această țară în Parlament și Comisie, dar să blocăm această țară în cadrul Consiliului. Nu cred că trebuie să avem o discuție pe orgolii și consider că chestiunea cu privire la nume nu este o chestiune care să îndepărteze parcursul european al acestei țări. Dacă nu facem decât să constatăm progrese în materie de criterii politice, progrese în materie de economie, nu înțeleg de ce trebuie să reproșăm acestei țări, prin vocea Consiliului, că are un șomaj foarte mare.

Sunt de asemenea țări în Uniunea Europeană în care relația dintre guverne și presă nu este una de standard democratic.

Cred că trebuie să încetăm să facem acest exercițiu de fariseism și să cerem Consiliului începerea negocierilor dincolo de rezolvarea chestiunii cu privire la nume, pentru că este un blocaj care nu influențează numai parcursul european al acestei țări, ci și credibilitatea Uniunii Europene în fața tuturor cetățenilor. Nu cred că trebuie să mai blocăm o țară din orgoliu...